frumvarpi til laga um breytingu á umferðarlögum númer fimmtíu frá

meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn helgi hjörvar jóhanna sigurðardóttir össur skarphéðinsson þórunn sveinbjarnardóttir jóhann ársælsson guðrún ögmundsdóttir anna kristín gunnarsdóttir ásta r jóhannesdóttir jón gunnarsson og katrín

gengur út á að setja skýrt í lög heimild til þess að sekta ófatlaða einstaklinga sem leggja í bílastæði sérmerkt fötluðum þetta frumvarp fyrstu málsgrein tuttugustu og áttundu grein laganna það er annars vegar orðin eða bifreiðir fatlaðra og í h lið falla brott við bætist nýr stafliður svohljóðandi á merktu stæði fyrir bifreiðir fatlaðra síðan koma breytingar tilfærslur á liðum sem nauðsynlegt er að gera og fjórðu greinar öðlast þegar gildi ég flutti þetta frumvarp áður á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi en það náði þá ekki að afgreiðast bifreiðastæði merkt fötluðum eru þeim einstaklingum afar mikilvæg til að geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu og verið sjálfbjarga í daglegu lífi reglugerð númer þrjú hundruð sextíu og níu frá árinu tvö þúsund um útgáfu og notkun stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða með síðari breytingum tekur mið af sambærilegum reglum hjá e e s löndunum hér á landi er verulega ábótavant að reglur um nefnd stæði fatlaðra séu virtar af ökumönnum og oft lagt í þessi stæði þó svo að svokölluð p stæðiskort hreyfihamlaðra sé ekki til staðar í þeim bifreiðum það er því rík ástæða til að skapa úrræði í umferðarlögum sem hvetja til þess að nefnd stæði komi einstaklingum að gagni með frumvarpi þessu er lagt til að gerð verði breyting á hundrað og áttundu greinar umferðarlaga og kveðið á um að leggja megi á gjald ef bifreið er lagt í stæði sem er merkt fötluðum það er það megi sekta þá ófötluðu einstaklinga sem misnota bifreiðastæði sem eru sérmerkt fötluðum

í a lið ákvæðisins það er þegar lagt er í stæði sem ekki eru sérstaklega merkt á þann hátt eða þegar lagt er á gangstétt herra forseti miðað við mikinn fjölda svokallaðra svokallaðra p bílastæðiskorta fyrir fatlaða

þá er hér um nokkur hundruð einstaklinga að ræða sem þurfa og hafa fullan rétt á að nýta sér þessi sérmerktu bílastæði það er hreyfihömluðum mjög nauðsynlegt að þessi sérmerktu bílastæði þau eru mjög mikilvægur þáttur í að bæta möguleika þessa fólks til þátttöku í samfélaginu og að skapa þeim jöfn tækifæri okkur ber hér á hinu háa alþingi að mínu mati skylda til að leggja okkar af mörkum til að vernda þennan rétt þeirra til að hafa þessi stæði fyrir sig og setja til þess skýr ákvæði í lögum það er því miður þannig í okkar þjóðfélagi og eflaust

að það sé sektarákvæði til í lögum en það er það því miður ekki þannig að mínu mati er nauðsynlegt að hafa hér sektarákvæði sem lögreglan síðan metur hversu há sekt skuli vera en ég er hér að tala um í dag nokkra tugi þúsunda þrjátíu fjörutíu þúsund ef ófatlaður einstaklingur leggur í sérmerkt bílastæði það ætti þá alla vega að verða til þess að viðkomandi gerði það ekki aftur þannig að sektin er ekki hugsuð sem tekjur í ríkiskassann heldur er hún fyrst og fremst hugsuð sem fælingarmáttur til að reyna að tryggja það að fatlaðir hafi þessi sérmerktu bílastæði hafi þann aðgang að sem þeim ber þegar maður ræðir við þá einstaklinga sem hafa yfir að ráða þessum svokölluðu p stæðiskortum þá kvarta þeir gjarnan undan því að á ákveðnum álagstímum í þjóðfélaginu þá erum við að tala um til dæmis seinni part á föstudögum laugardögum og svo nálægt hátíðum að þá sé það mjög algengt að ófatlaðir misnoti þessi bílastæði við verslanir og svo jafnframt á virkum dögum við þjónustustofnanir en gera sér þá í raun og veru ekki grein fyrir því að í leiðinni eru þeir að takmarka aðgang fatlaðra að þessum verslunum fyrirtækjum og stofnunum því það getur skipt miklu máli að fatlaður einstaklingur þurfi ekki að ganga við hækjur eða vera í hjólastól langar vegalengdir þegar þeir ætla að komast á ákveðinn stað það er einmitt grunnástæðan fyrir því að þessi stæði eru yfirleitt á besta stað það er til þess að auðvelda viðkomandi einstaklingi að fara og nýta sér þá þjónustu sem hann á jafnan rétt á og allir aðrir en það er brotalöm á þessu því miður í okkar þjóðfélagi og það er ástæðan fyrir því að ég kem fram hér með frumvarp til laga til að breyta til þess að heimila lögreglu alveg skýrt að sekta ófatlaða einstaklinga sem leggja í bílastæði sem eru sérmerkt fötluðum það er kannski rétt að nefna að líka hér í leiðinni að það er væntanlegt frumvarp til laga um mannvirki og skipulagslög og ég tel að þar beri okkur skylda til að setja skýrari ákvæði heldur en nú eru um aðgengi allra að mannvirkjum byggingum umhverfi og svo framvegis en það miðar allt að því að skapa hreyfihömluðum raunverulegt tækifæri til að komast um í samfélaginu til dæmis vegna sjálfstæðrar búsetu menntunar og atvinnu þau eiga að sjálfsögðu að eiga jafna möguleika og allir aðrir þjóðfélagsþegnar og því er það afar mikilvægt að aðgengi sé eins og best verður á kosið annars vegar og hins vegar að þau geti þá haft í friði þessi svokölluðu sérmerktu bláu bílastæði sem eru eingöngu ætluð fötluðum og þá þeim sem hafa í bifreiðinni sérstakt p stæðiskort herra forseti ég vona að þetta frumvarp fái skjóta afgreiðslu og geti orðið að lögum strax í vor